frú forseti í fyrsta lagi kom fram á fundi að mér skildist óformlegum í gær að stjórnarliðar ætluðu að bjóða til fundar það er þingflokksformenn stjórnarliða ætluðu að boða þingflokksformenn stjórnarandstöðunnar á sinn fund í dag það sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði áðan fer ekki alveg saman við það og þá spyr maður hafa þingflokksformenn ekkert umboð hér til að ljúka þingstörfum í annan stað þótt það yrði heimsmet sem stjórnarandstaðan setti bara til þess að eiga kannski eitt af mörgum sem stjórnarliðarnir eiga standa hérna úti öryrkjar og eldri borgarar sem hafa krafist þess háttvirtur þingmaður og þingflokksformaður framsóknarflokksins sem óska eftir því að við tölum fyrir þeirra hönd það skiptir máli um hvað er rætt hér í þessum þingsal þessi risalanga mælendaskrá sem háttvirtur þingmaður vísar í inniheldur fjóra þingmenn þar af tvo sem eru í fyrstu ræðu og tvo sem eru í annarri ræðu frú